La Présidence suédoise nous avait habitués à mieux, beaucoup mieux.

Désigner, décréter, comme elle l'a fait, Jérusalem Est dans un premier temps, je sais comme capitale du futur État palestinien est une erreur diplomatique à mes yeux peu commune j'use d'un euphémisme non sur le fond qu'on ne se méprenne pas ici sur ce que je dis mais sur ce que cette déclaration, qui préjuge du résultat ultime des négociations, a de condescendant, voire de méprisant,

Nombreux sont les États membres, d'ailleurs, qui sont montés au créneau pour prendre leurs distances avec cette première mouture du texte. Alors oui, bien entendu, mille fois oui pour une capitale ouverte, une capitale partagée, ce partage qui, depuis les années 2000 maintenant, fait partie des paramètres Clinton pour une paix négociée, un principe qui a été accepté par Ehud Barak à Taba, et par d'autres également.